Doamna președintă, Uniunea Europeană are nevoie de migrație, de o migrație controlată. Ceea ce se întâmplă însă înseamnă o migrație necontrolată, înseamnă trafic de ființe umane.

Au de trecut prin țări de tranzit, unde rețele de crimă organizată îi aduc până la ambarcațiunea pe care se urcă și trec Mediterana. Avem obligația să stopăm procesul de migrație ilegală de la origine. Avem nevoie de acorduri de readmisie, avem nevoie de înțelegeri cu guvernele țărilor de tranzit pentru neutralizarea echipelor de crimă organizată și avem nevoie de flotele militare ale statelor membre care să întoarcă ambarcațiunile cu migranți ilegali înapoi în porturile de plecare. Asta este soluția, altfel, ani de zile vom avea problema migrației ilegale, întrebându ne ce facem în insulele grecești, ce facem în Croația?